Señor presidente, la alta representante, señora Mogherini, ha definido a Egipto como un socio clave para nuestra política exterior común, y mi Grupo también piensa lo mismo son tantos y tan graves los escenarios que están abiertos en la región, que la colaboración, la cooperación con Egipto aparece como una necesidad imperiosa para la causa de la paz y de la estabilidad.

Egipto tiene que cambiar ese rumbo no puede seguir adelante con las cárceles llenas de opositores, reprimiendo duramente a la sociedad civil. La Unión Europea no puede consentirlo.

En política exterior, Egipto debe estar en condiciones de volver a tener el liderazgo en la solución al conflicto entre Israel y Palestina. Su papel en esta cuestión es clave, y Egipto debe caminar y debe definirse como una democracia sin matices, pero está lejos de ello.